Monsieur le Président, l'état de droit implique la primauté du droit sur le pouvoir politique dans un État. C'est l'un des piliers fondamentaux du fonctionnement de nos démocraties et de la communauté de valeurs que représente l'Union européenne.

Hier encore, l'Avocat général de la Cour de justice européenne a rajouté une autre bûche sur le bûcher de l'état de droit en Hongrie. Il stipule que la loi hongroise sur le financement des ONG serait contraire au principe de la libre circulation des capitaux, contraire au respect de la vie privée et contraire à la liberté d'association. Cette procession d'Echternach inversée à la sauce hongroise, un pas en avant deux pas en arrière, n'est tout simplement pas acceptable. La défense de l'état de droit ne peut connaitre qu'une seule direction dans tous les États membres, indépendamment de la couleur politique au pouvoir.